Señora presidenta, quisiera felicitar al señor Nart por este informe, que se sitúa directamente en el centro de las preocupaciones de nuestros ciudadanos y que, si tiene un mérito, es el de presentar un catálogo de propuestas concretas por ejemplo, la plataforma estable de cooperación de los servicios de inteligencia financiera en el marco de Europol, el catálogo de empresas, bancos o entidades financieras que tienen deficiencias en lo que se refiere al blanqueo de dinero o la cooperación con países terceros a través del diálogo político, la asistencia financiera y el refuerzo de su capacidad antiterrorista. Creo que tenemos que felicitarnos por esta colaboración entre el GAFI y el Consejo de Cooperación del Golfo. Me parece que este informe, señora presidenta, pone también claramente de manifiesto una serie de deberes a la Comisión para que haga las propuestas oportunas, al Consejo para que aplique con eficacia las sanciones, a los Estados miembros y al Servicio de Acción Exterior, para, como nos decía el comisario, poder dar una respuesta adecuada a esta lacra que amenaza nuestras sociedades.